Señor Presidente, es conocida nuestra dependencia en materia energética importamos el 60 del gas y el 83 del petróleo

Limitando nuestra capacidad de extracción lo único que conseguiremos será importarlo desde países que no tienen nuestras normas en materia social o ambiental. La Comisión debería revisar el actual marco de ayudas a la extracción del carbón en su estrategia energética hasta 2050. La nueva legislación es mejorable en lo que respecta al límite temporal para el cierre de las explotaciones o a la obligación de devolver las ayudas para continuar funcionando.